Señora Presidenta, la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos son un pilar fundamental de la gobernanza económica europea requieren transparencia y un proceso público de deliberación democrática que salvaguarde los intereses de todos los ciudadanos europeos, por eso deben llevarse a cabo con la participación y el control del Parlamento Europeo. El establecimiento de indicadores es una herramienta política del máximo nivel, es una cuestión democrática y no burocrática, porque con ella se identifican los desequilibrios, se asegura el buen funcionamiento, el mecanismo de alerta y la adopción de medidas correctoras. La Comisión debe efectuarlo en el marco de una democracia parlamentaria, cumpliendo la legislación y los compromisos de buen gobierno. Por estas razones, tres mensajes primero, los hechos consumados y la información a posteriori al Parlamento son algo inaceptable segundo, también lo es la falta de trato igualitario entre los colegisladores y, tercero, no se puede aplazar más un trato simétrico entre países deficitarios y superavitarios, porque no se puede incentivar el mantenimiento de desequilibrios.